það er um skuldbindingar samninga sex mennta og menningarmálaráðuneyti og skuldbindingar varðandi samninga sjö umhverfisráðuneyti þá hefur forseti með bréfi dagsettu sextánda febrúar óskað eftir því við fjárlaganefnd samanber ákvæði þriðju málsgrein fimmta töluliðar þrettándu greinar þingskapa að hún fjalli um skýrslu ábendingu ríkisendurskoðunar um skil samþykktir og skráningu rekstraráætlana